Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovani minister za okolje gospod Zajc, cenjena ministrica gospa Bratušek! Moje vprašanje se nanaša na področje, v katerem sem petnajst let deloval, preden sem postal poslanec, to je področje energetike. Slovenija se bo v naslednjih tridesetih letih soočila z dvema ključnima izzivoma, kako nadomestiti šestdeset procentov proizvodnje virov, ki se bodo iztrošili, dotrajali, in kako zagotoviti dodatne vire električne energije. Vemo, da kot družba želimo postati energetsko neodvisni, da želimo postati brezogljični. Sam sem na primer predlagal, da na strehe vojaških objektov, razširjenih po Sloveniji, namestimo fotovoltaične celice. V tej luči pa me tudi zanima, kaj se dogaja z reko Muro, za katero je leta dva tisoč pet bila izdana uredba o koncesiji. Naknadno so bili pa vzpostavljeni različni okoljevarstveni režimi. Hvala lepa.